Señor presidente, señorías, el futuro de Europa es el gran tema de esta legislatura, sin ninguna duda, para el Parlamento Europeo. Hace diez años entró en vigor el Tratado de Lisboa, pero, a partir de ese momento, han sucedido distintas transformaciones y eventos para empezar, por supuesto, el hecho del la crisis de la gestión de los flujos migratorios, las consecuencias de la crisis económica y financiera. Todo eso nos obliga a una puesta al día de nuestras políticas y de nuestras instituciones. Por esa razón yo creo que debemos empezar el debate sobre ese futuro de Europa, que en mi opinión tiene que ser el de una unión política de corte federal, es decir, una unión política donde no existan los vetos nacionales, ni los bloqueos en el Consejo, y donde el Parlamento pueda codecidir en pie de igualdad con el Consejo en todas las materias,